Es kommt der Solidarität zugute die Kohäsionspolitik ist dabei der Eckpfeiler, dass ganz Europa davon profitiert. Es kommt unseren Bauern, unseren Landwirten zugute, die in der Globalisierung einen schweren Stand haben, und denen, die an der Seite stehen, und es kommt der Zukunft unserer jungen Generation mit Erasmus zugute. Das bestehende Budget, die Gelder, die wir über Europa investieren, sind gut investiertes Geld, und deswegen wollen wir es als EVP Fraktion zunächst einmal auch verteidigen. Die Kürzungen, die vorgeschlagen werden, werden wir jetzt mit den Betroffenen diskutieren mit den Bauern, mit den Bürgermeistern, mit den Vertretern vor Ort und auch mit der Forschungscommunity. Wir werden es diskutieren und werden dann auch entscheiden, wie wir damit umgehen, und da soll niemand die Entschlossenheit des Parlaments in Frage stellen. Wir werden bei der Mitentscheidung ein ganz schweres Tool in unserer Hand haben, wenn es nämlich um die Fondverordnungen um die Auszahlungsregelungen für die Gelder geht, und wir werden es natürlich als gemeinsames Paket sehen die MFR Diskussion und die Fondverordnungen. Das Zweite, was ich ansprechen will, ist die notwendige Selbstkritik, die durch die Kommission zum Ausdruck kommt. Bürokratie, die Frage Missmanagement, Korruption, die OLAF Ermittlungen müssen mit einfließen, und natürlich auch die Frage Werden die Gelder heute von den Schwerpunkten her richtig ausgegeben? Wir glauben, dass die jetzigen Vorschläge in die richtige Richtung gehen. Sie sorgen für Klarheit im Haushalt gerade bei den Rabatten, bei anderen Fragestellungen für Klarheit in der Budgetplanung das unterstützen wir. Und mancher, der heute bereits sagt, dass er von dem Vorschlag jetzt noch weitergehend kürzen will, noch weitergehend Rückschnitte machen will Ich wäre aber schon dafür, dass dann auf der Ratsseite jetzt auch Butter bei die Fische gemacht wird, das dann auch vorgestellt wird Wo soll denn dann eingeschnitten werden? Die abstrakte Diskussion, die wir von den Mitgliedstaaten teilweise haben, dass über Zahlen diskutiert wird, muss ein Ende haben. Jeder, der will, dass Europa noch weiter Mittel verliert, soll bitte jetzt auch sagen, wem er sie wegnehmen will. Der dritte Gedanke, den ich einbringen will, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Frage, dass sich Europa und die Welt fundamental verändern. Deswegen sind die neuen Prioritäten, die angedeutet werden, notwendig und richtig.

Und Jugend Erasmus und es sei erlaubt, dass ich das nochmal ausdrücklich erwähne die Budgetplanungen für Interrail sind klare Zusagen, dass diese EU Kommission es auch für die junge Generation ernst meint.

Zu guter Letzt Wir als EVP Fraktion wollen vor der Europawahl abschließen. Wir wollen keine Politik des Streites, sondern wir wollen eine Politik der Lösung. Europa braucht Stabilität, und wir haben ja vorgesehen, dass es Revisionsklauseln geben kann, dass das nächste Parlament dann eventuell auch Änderungen vornehmen will, wenn es das für notwendig erachtet. Deswegen ist es auch mit Respekt gegenüber der nächsten Legislaturperiode klar, dass wir vor 2019 abschließen können.

Die EVP sieht diesen Vorschlag als einen guten Startpunkt für die nächsten Diskussionen.